Tak, zgadzam się z tym, że mogą stracić pracę, ale jeszcze jedno krótkie wyjaśnienie. To nie prawda, że zarabiają 300 euro, jak to słyszeliśmy.

45 euro dziennie za każdy dzień pobytu poza granicą.